Die deutsche Futtermittelindustrie hat ein gutes System der Selbstkontrolle. Dieses System funktioniert allerdings nicht bei krimineller Energie und bei kriminellen Machenschaften.

Für mich gibt es da in Ergänzung zu meinen Kollegen noch drei wichtige Hauptschlussfolgerungen Erstens brauchen wir mehr staatliche Kontrolle.